I chciałam się Pana zapytać, czy Pan akceptuje istnienie portalu, który sam jest przejawem agresywności wobec konkretnych narodów, i wszystkie działania, które on wywołuje.